Señora Presidenta, la noticia relativa a los problemas del programa Erasmus es de una gravedad extraordinaria, porque afecta a la formación y a la solidez intelectual de los ciudadanos europeos. Además, el referido programa es un pilar fundamental en la integración de Europa. Por ello, deben arbitrarse, a la mayor brevedad posible, los fondos necesarios, procedentes de las pertinentes partidas presupuestarias, para solucionar la situación denunciada y tranquilizar así a la opinión pública. No estaría de más que se observara una mayor contención por parte de los funcionarios responsables a la hora de difundir noticias tan malas como esta.